Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy Európa népeinek békés együttéléséhez elengedhetetlenül szükséges a kölcsönös tisztelet és megértés, egymás kultúrájának és szimbólumának ismerete és elfogadása. Még inkább fontos ez abban az esetben, ha két nemzeti közösség egyazon országban, esetleg ugyanabban a városban él. Ez a helyzet a romániai Marosvásárhelyen is, ahol a román és a magyar közösség nagyjából fele fele arányban alkotja a város lakosságát. Ebben a városban jelenleg azonban az etnikai arányok ellenére egyetlen olyan általános iskola sincs, amelyet magyar történelmi személyiségről neveztek volna el.

Egy nemrégiben indult szülői kezdeményezésre a város egy magyar nemzetiségű volt polgármesteréről szeretnének elnevezni egy intézményt, a kezdeményezést azonban minden eszközzel akadályozza az iskola vezetősége, és a helyi képviselőtestület román többsége is. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is azokat az elveket kellene követnünk, amelyek Európa népeinek békés együttéléséhez is elvezettek. A kölcsönös tisztelet és megértés, amelynek csak az első lépése lehet, hogy egy többnemzetiségű városban a szimbólumok szintjén is érvényesülni hagyjuk a többnyelvűséget.